Domnule președinte, modernizarea regimului mărcilor la nivel european va ajuta sistemul să funcționeze mai bine. Acest instrument permite în primul rând combaterea eficientă a produselor contrafăcute și a pirateriei. Costurile contrafacerilor merg spre 8 din comerțul internațional, iar cei care pierd cu adevărat sunt consumatorii. De aceea obiectivele noastre cheie prin această legislație au fost legate de sănătatea publică, protejarea locurilor de muncă, dar și apărarea drepturilor fundamentale. Mă bucur că Parlamentul European a reușit să reducă birocrația prin folosirea acestui mecanism, crescând eficiența, dar și reducând costurile cu până la 37 Noile reglementări reduc posibilitatea unor excepții care pot genera abuzuri, dar și permit o coordonare mai bună privind produsele aflate în tranzit. Generalizarea acestui sistem la nivel european va ajuta beneficiarii. Faptul că s a avut în vedere echilibrarea veniturilor pentru organismele naționale responsabile de mărci va crește echitatea sistemului european. În țara mea, trebuie să spun, România, consumatorii, deci cetățenii, sunt, din păcate, deseori induși în eroare de produse contrafăcute. De aceea este esențial ca Uniunea Europeană să intensifice campaniile de informare și de comunicare destinate atât cetățenilor, cât și companiilor mă refer aici mai ales la IMM uri dornice să securizeze protecția mărcilor. Un sistem comun puternic privind protecția mărcilor va întări economia europeană în raport cu concurenții săi și îmi doresc un număr cât mai mare de beneficiari informați din toate țările europene și, mai ales, din țara mea, România.